Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono passati quasi vent'anni dall'introduzione della moneta unica e non abbiamo ancora creato i meccanismi di reale condivisione e mutuo supporto tra i paesi membri in caso di crisi. La soluzione presentata in questi anni è stata la svalutazione salariale e dei diritti nel sud d'Europa, punendo i cittadini italiani, greci, spagnoli, portoghesi e francesi con riforme spesso dannose e ingiuste, mentre il surplus delle partite correnti in Germania continua a violare indisturbato le regole del Six Pack, e mi rivolgo al Commissario Dombrovskis su questo. La stabilità e sostenibilità dell'Eurozona sono vincolate alla creazione di un'area valutaria ottimale. Abbiamo quindi bisogno di strumenti come Eurobond e trasferimenti fiscali, non di meccanismi di finta solidarietà sponsorizzati dalla Germania su modello della troika. Tutti i leader dell'Eurozona devono scegliere se seguire l'imposizione ideologica tedesca e portare l'Eurozona al collasso nella prossima crisi economica che si presenterà oppure dotarsi di veri strumenti europei ed efficaci.